Madame la Présidente, pour moi, la nécessité de revaloriser les congés familiaux n'est pas à prouver, relever le seuil minimal du congé de maternité est une avancée, un bienfait, et il ne faut pas être totalement démagogique en comparant l'impact économique au bienfait qualitatif difficilement quantifiable. Mais le problème est essentiellement de deux ordres un, le contexte économique, c'est vrai, qui n'est pourtant pas suffisant pour laisser en rade encore pendant des décennies des millions de familles deux, les lacunes juridiques du rapport car le texte comporte en son sein plusieurs types de congés familiaux dont les bases juridiques ne sont pas conciliables.

J'apprécie personnellement, en tant que mère adoptante et pour toutes celles que j'incarne, la volonté de donner des droits équivalents à ceux des mères biologiques. Je suis en fait le petit paquet supplémentaire dont parlait Mme Morin à rajouter au rapport Estrela. Si l'objectif est bel et bien de renforcer la santé et les droits des femmes, de toutes les femmes, sur le marché du travail, les femmes adoptantes devenues mères, au même titre que les autres, ont droit aux mêmes droits et à la même protection au travail. Ce sont des mères comme les autres, à part entière, qu'elles adoptent d'ailleurs un enfant de plus ou de moins de douze mois d'ailleurs pas de discriminations, s'il vous plaît, comme elles figurent dans le texte. En ce qui concerne l'adoption, je regrette que le texte ait été si peu approfondi. Il n'a même pas été alimenté par l'étude d'impact Ramboll.

Néanmoins, malgré ce bémol, je soutiendrai le rapport de Mme Estrela non seulement car au delà des considérations économiques, il y a des hommes et des femmes qui doivent mieux assumer leur parentalité dans une société de plus en plus démissionnaire vis à vis de l'éducation de ses jeunes, mais aussi car il est de notre devoir de faire en sorte que personne n'ait à choisir de sacrifier ses enfants pour son travail ou de sacrifier son travail pour ses enfants.